Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la crise financière qui est venue des États Unis et qui a profondément secoué toute l'Europe n'a pas seulement mis en lumière l'importance que pouvaient avoir certaines institutions financières sur la stabilité de nos économies et sur l'économie réelle. Elle a aussi démontré que les investisseurs individuels, c'est à dire les citoyens, étaient également vulnérables, fragiles et touchés directement par les difficultés de ces grandes institutions financières. Toute personne qui cherche à placer ses économies est nécessairement dans une situation inégale vis à vis de l'opérateur financier qui va lui vendre des produits d'investissement.

Nous ne comptons plus les cas d'investisseurs, un peu partout en Europe, qui ont acheté des produits vendus comme étant des produits sûrs et qui se sont finalement retrouvés avec des pertes dépassant largement ce qu'ils avaient pu imaginer. Il ne faut donc pas s'étonner qu'une certaine défiance des consommateurs, des citoyens, ait pu s'installer vis à vis des fournisseurs de produits financiers. L'une des conséquences est que les épargnants n'investissent plus leur épargne en confiance ou efficacement. Cela se traduit par une concentration de l'épargne dans les dépôts bancaires. Dans beaucoup d'États de notre Union européenne, la proportion d'actifs financiers déposés par les consommateurs sur des comptes bancaires atteint 40 voire

Cela ne profite pas non plus à l'économie. La crise financière a mis en lumière les pratiques douteuses du marché que les différentes règles en vigueur n'ont pas su empêcher. La distribution de produits financiers aux investisseurs particuliers est en effet soumise à beaucoup de textes différents. Des produits similaires sont régulés de manière différente. Cela est tout particulièrement le cas concernant les obligations d'information des investisseurs. C'est pour cette raison que j'ai proposé, l'année dernière, des mesures pour mieux protéger les investisseurs.

vous vous penchez aujourd'hui et demain sur une série de mesures transversales, proposées dans notre texte PRIPS, s'appliquant à tous les produits d'investissement dits packagés, visant à améliorer la qualité des informations à transmettre aux investisseurs. Je suis convaincu que communiquer des informations claires et exprimées dans un langage que les gens peuvent comprendre est primordial pour retrouver la confiance. Je suis très reconnaissant à Pervenche Berès, votre rapporteure, aux rapporteurs fictifs et aux représentants des autres commissions, du travail qui a été fait sur ce dossier. À l'occasion du débat, des questions ont notamment émergé sur l'étendue du champ d'application que vous avez évoqué, Mme Berès de ce règlement. Je veux juste, sur ce sujet, rappeler le principe de base qui a guidé mon action depuis le début de notre travail. Nous voulons et c'est le sens de ma proposition initiale soumettre tous les produits packagés aux mêmes règles. Cela comprend donc tous les produits qui comportent un risque lié au marché, sur lequel le consommateur doit être précisément informé le fonds d'investissement, tous les produits structurés, tous les produits de pension individuels, mais aussi tous les produits d'assurance avec participation aux bénéfices. Mesdames et Messieurs les députés, le Conseil a trouvé une position commune sur ce dossier à l'occasion de la Présidence irlandaise, en juin dernier. Il est très important qu'à partir de votre vote demain, les trilogues puissent commencer le plus rapidement possible sur ce dossier essentiel pour les citoyens, et qu'il puisse être conclu dans les tout prochains mois comme vous l'avez indiqué, Mme Berès.